Gospođo predsjednice, pozdravljam izvješće kolege Pirinskog i želim naglasiti kako prijevare nisu boljke samo država članica istočne i središnje Europe, već su prisutne na razini cijele Europske unije. Veliki broj zloupotreba u korištenju javnog novca tehničke je naravi zbog konstantnog zanemarivanja važnosti administrativnih kapaciteta i educiranosti. Važno je naglasiti kako je broj zloupotreba porastao, no apsolutna vrijednost im je manja.

Trebamo zahtijevati harmonizaciju i standardizaciju ovih Službi u cijeloj Uniji. Smatram kako je važno očuvati integritet kohezijske politike s ciljem očuvanja njezine vjerodostojnosti i uspješnosti.